óska hæstvirtum núverandi fjármálaráðherra til hamingju með hennar fyrstu ræðu í þessu embætti og var um margt áhugavert að hlusta á ég vildi óska sess frú forseti að ég deildi þeirri bjartsýni sem birtist í ræðu hæstvirts forsætisráðherra sem birtist í ræðu hæstvirts fyrrverandi fjármálaráðherra og svo hæstvirtur núverandi fjármálaráðherra en því miður frú forseti deili ég ekki þeirri bjartsýni ég vil leyfa mér hér að ræða í hverju mér sýnist stefna ríkisstjórnarinnar birtast virðulegur forseti við stöndum núna í upphafi árs tvö þúsund og tólf frammi fyrir ýmsum verkefnum við getum horft til þess að verkalýðshreyfingin ræður uppsögn nýgerðra kjarasamninga ekki vegna ágreinings við samtök atvinnulífsins eins og algengt hefur verið undanfarin ár heldur vegna aðgerðaleysis og vanefnda vinstri ríkisstjórna í tengslum við gerð kjarasamninga það var áhugavert frú forseti að hlusta á hæstvirtan forsætisráðherra sem eingöngu nefndi samtök atvinnulífsins sem grímulausa stjórnarandstöðu en minntist ekki einu orði á þann ágreining sem uppi er við verkalýðshreyfinguna í landinu vinstri ríkisstjórn aðgerðarleysi og síendurteknar vanefndir hennar hljóta að skipa sess og verða skráðar í sögu verkalýðshreyfingarinnar á íslandi þegar til lengri tíma er litið frú forseti ég er ekki þeirrar skoðunar að stjórnvöld eigi að búa til störf virðulegur forseti ég er þeirrar skoðunar að stjórnvöld eigi að tryggja að umhverfi atvinnulífs og fjárfesta sé með þeim hætti að hægt sé að búa til ný störf það hefur þessi ríkisstjórn ekki gert

samfylkingar og vinstri grænna hefur boðið upp á óstöðugt skattaumhverfi vanhugsaða skatta og þetta tvennt er hvorugt til þess fallið að örva atvinnulíf eða hvetja til fjárfestinga boðaðar hafa verið breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu frá myndun þessarar ríkisstjórnar enn þá fimmtán mánuðum fyrir kosningar eða fimmtán mánuðum til loka kjörtímabils höfum við ekki boðið vör við hvernig þær breytingar eiga að vera á meðan svo er er ekki von til þess að fjárfest verði í sjávarútvegi eða að nýsköpun í fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi líti dagsins ljós frú forseti í fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og tólf birtist stefna ríkisstjórnarinnar þar er að finna auknar álögur ýmissa vörugjalda til dæmis að upphæð átján hundruð milljóna króna þessar átján hundruð milljóna króna eru teknar úr vösum einstaklinga og fjölskyldna og rýra á sjálfsögðu ráðstöfunartekjur þeirra þar með þegar ríkisstjórnin hefði frekar átt að huga að því hvernig hún hefði getað aukið ráðstöfunartekjur fólksins í landinu til þess að það gæti mætt þeim vanda sem það glímir við vegna falls bankanna og efnahagshrunsins fyrir utan virðulegur forseti þær víxlverkanir sem ýmsar þessar auknu álögur hafa í för með sér til hækkunar húsnæðislána einstaklinga og fjölskyldna aldrei frú forseti hefur heyrst múkk frá þessari ríkisstjórn um að skoða þá þætti að liggja að baki vísitölu neysluverðs til að rjúfa þennan vítahring víxlverkunar þrátt fyrir þrátt fyrir frú forseti

frú forseti ég óttast að þeir fjármunir verði ekki nýttir til að draga úr álögum á einstaklinga fjölskyldur og fyrirtæki né heldur til að greiða niður skuldir ríkissjóðs vegna þess að ég hef þá trú og ég óttast það verulega frú forseti að í þeim áformum sem þegar eru hafnar í kosningafjárlögum ársins tvö þúsund og þrettán verði þeim fjármunum sem þannig fást með sölu ríkiseigna að sjö milljörðum þessa árs og arði upp að tveimur milljörðum verði þeim varið til þess að fegra ímynd ríkisstjórnarinnar sem er svo sem ekki vanþörf á og við munum á næstu mánuðum og árum heyra æði oft að vegna þess hversu vel hafi gengið að endurvinna og koma íslandi og okkar efnahagslífi frá hruni verði orðið svigrúm æði oft notað á næstu fimmtán mánuðum svigrúm til þess að gera þetta og hitt en fjármununum verði ekki beitt